Señor presidente, es muy importante cumplir con el compromiso y desarrollar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y hacer cumplir a todos los Estados miembros, pero también a los gobiernos regionales, su obligación que tienen, como responsables, de garantizar estos derechos a todas las personas en condiciones de igualdad. En la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más ricas de toda Europa y más competitivas de toda Europa, pero también más desigual, cientos de alumnos sordos han comenzado el curso sin intérprete de lengua de signos, lo que es imprescindible para asegurar la escolarización en condiciones de igualdad. Es una clara falta de inclusión en el sistema educativo. Pero también muchas personas sordas no pueden acceder a la asistencia sanitaria, ni pueden ir a hacer gestiones administrativas porque no está garantizado este servicio de intérpretes, y esto se debe a la precariedad laboral del servicio y a los impagos del Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. La inclusión de las personas con discapacidad debe estar garantizada en cada rincón de Europa.